Doriți să țineți cont de problemele cetățenilor, piața unică, foarte importantă, eu sunt vicepreședinta Comisiei pentru piața internă.

Dar avem nevoie de o singură Europă. Vă rog foarte mult, pe președinția dumneavoastră, încercați să nu mai separăm est vest. Încercați ca cele două state, România și Bulgaria, să facă parte din Schengen, pentru că întrunesc aceste condiții.

Ați spus că trebuie să ținem cont de cetățeni. Am sesizat fostul prim ministru din Finlanda, de un caz foarte grav din Finlanda, cazul doctoriței Smicală, cu cei doi copii luați și separați minorii de mamă.

Și nu în ultimul rând, vă rog foarte mult să țineți cont în negociere la pachetul pe mobilitate și la fondul de coeziune trebuie să le negociem în așa fel încât să nu separăm Europa în două.